Azt gondolom, képviselőtársaim, hogy ez a helyes irány, hogyha a közös célunkat, az Európai Uniónak azt a célját, hogy teljes egészében meg tudjuk nyitni a belső piacunkat minden szolgáltatás számára, szó szerint értelmezzük és be akarjuk tartani. Azt kell látnunk, hogy egyes tagállamokban azért vannak különbségek. Ez egy nagyon érzékeny terület, és nagyon fontos terület, ezért fontos, és kapcsolódnék Barnier biztos úrnak a szavaihoz, hogy a megfelelő vizsgálatokat összehasonlító elemzés módján végezzük el, és kapcsolódok a jelentéstevőhöz, hogy nagyon fontos, hogy ezeknek az elemzéseknek a végeredményeit viszont országspecifikus ajánlások formájában éppen a tanulás céljából és a következetesség miatt meg tudjuk fogalmazni az egyes tagállamoknak. Egyértelműen az irányelv célja az, hogy megszűnjenek az önkényes akadályok a szolgáltatások előtt. Nekem mint politikusnak egyértelműen az a célom, hogy a választóink, a szolgáltatók azt gondolják, hogy számukra az Európai Unió belső piaca egyformán nyitott, és a lehetőség, hogy ott kereskedjenek, hogy szolgáltassanak, mindannyiuk számára biztosított. Azt szeretném, ha ez a belső piac nem akadályként jelenne meg előttük, hanem lehetőségként és kihívásként. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet az egyik a kkv knak a területe, a másik pedig egy másik fontos téma, az unión belüli fizetések harmonizálásának prioritássá tétele. Tudom, hogy a kkv król már sok szó volt, mégis azt szeretném, ha megtalálnánk azt a lehetőséget, hogy támogassuk a kkv knak a piacát. Sokszor elhangzott, hogy ez az Unió növekedésének a forrása és lehetősége, talán még van mit tennünk. Ami pedig a fizetések harmonizálását illeti, hasonlóan fontos téma, érzékeny téma is, mert egy innovatív terület, és az innováció esetén szeretném az egyensúlyra felhívni a figyelmet, hogy nehogy hirtelen az innovációban átessünk a túlsó oldalára a lónak, és kizárjunk olyanokat, akik egyébként ezt a formát választani tudnák. Elnök Asszony, köszönöm a lehetőséget, Képviselő Asszonynak gratulálok, és várom, hogy teljes egészében teljesülésre menjen ez az irányelv.